Verím, že balíček opatrení Európskej komisie k boju s korupciou sa stane účinným nástrojom tohto boja. Keď štyria z piatich občanov Únie vnímajú korupciu ako jeden z najdôležitejších problémov, ako to už spomenuli viacerí kolegovia, treba konať razantne. Takéto vnímanie reality potrebuje jasnú odpoveď, obnovenie dôvery v transparentnosť inštitúcií a silný politický záväzok z našej strany. Únia musí spraviť z boja proti korupcii jednu zo svojich politických priorít smerom k členským štátom, ako aj vo vzťahu k iným krajinám. Týka sa to hlavne všetkých kandidátskych krajín tu musí byť Únia tvrdšia a vyžadovať konkrétne výsledky. Pri budúcich členských krajinách musí byť našou prioritou urobiť čo najviac pre to, aby sa korupčné praktiky potlačili pred vstupom do Únie. Krajiny kandidujúce na členstvo musia mať jasný postoj a výsledky v implementácii národných protikorupčných politík. Boj proti korupcii preto musí byť integrálnou súčasťou našej vnútornej, ale aj vonkajšej politiky.